Donc aujourd'hui, pouvons nous être leader d'une technologie alors que nous ne maîtrisons pas la construction industrielle de cette technologie?